Señor presidente, para nosotros está claro que son tres informes muy importantes, pero no han debido de generar mucho entusiasmo en la Cámara.

Evidentemente, estamos hablando de una directiva que va a mejorar la recopilación de los datos para que la búsqueda y el salvamento sean efectivos en caso de accidente. Por lo tanto, tenemos que centrar los argumentos en esta Directiva y en este contenido.